Von meiner Seite möchte ich betonen, dass wir glücklicherweise einen Raum der Freizügigkeit geschaffen haben, und es ist klar, dass wir mit diesem Raum der Freizügigkeit die Sicherheit nicht mehr als einzelne Staaten alleine garantieren können.

Denn gemeinsame Sicherheit und Kriminalitätsbekämpfung werden wir nur erreichen, wenn wir gemeinsame Rechtsgrundlagen schaffen für die Bekämpfung von Zwangsarbeit, Menschenhandel, Geldwäsche und Korruption, die in Europa kein Geschäftsmodell mehr sein dürfen. Doch dazu brauchen wir auch gemeinsame Verfahrensregeln. Das Europäische Parlament hat in den letzten Jahren immer wieder den Rat dazu aufgefordert, Regeln zuzustimmen, die gemeinsame Verfahrenstandards normieren. Das ist immer wieder zurückgewiesen worden, und es wird immer noch blockiert von Seiten der Mitgliedstaaten. Ich denke, das muss endlich aufhören.

zur besseren Kriminalitätsbekämpfung kommen, die konkrete Zusammenarbeit von Polizei und Justiz direkt ins Auge nehmen, und z. B. die bessere Zusammenarbeit von Behörden unter Europol als Priorität setzen, anstatt das Geld für große Überwachungsmaßnahmen wie etwa ein europäisches Fluggastdatensystem zu verschwenden.